Domnule, Președinte, în calitate de președintă a Comitetului de cooperare cu Republica Moldova aș vrea, în primul rând, să mă refer la Republica Moldova și să spun că singura modalitate de a proteja Republica Moldova de agresiunea sovietică și de agresiunea organizată și planificată de Putin este să aducem Moldova cât mai aproape de Uniunea Europeană, să aducem Moldova

Trebuie să putem găsi un mecanism special de integrare, un mecanism special prin care să integrăm Republica Moldova discutăm probabil aici și de Georgia și Ucraina deci un mecanism special pentru a o integra în Uniunea Europeană cu tot felul de condiționalități ca să și continue reformele pe care trebuie să le ducă până la capăt. Dar, suntem într un moment de criză politică și răspunsul trebuie să fie un răspuns de criză și singurul mod, repet, de a proteja Republica Moldova, este de a o aduce în Uniunea Europeană.

Și acum aș vrea să readuc aminte pentru toată lumea ce spunea Putin în 2011, și anume că cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX